Madame la Présidente, en matière de diplomatie, de sécurité et de défense, David McAllister et Arnaud Danjean sont des voix que j'écoute avec attention et je tiens à saluer leur travail. Membres du PPE dans leurs pays respectifs, ils donnent le sentiment de croire encore au moins un peu à la nation. Malheureusement, si je partage volontiers la pertinence de certaines de leurs analyses concernant la montée de l'islamisme et le défi démographique et migratoire, les enseignements qu'ils en tirent sont incompatibles avec une vision d'une Europe des nations coopérant librement et ils succombent au fédéralisme. Souhaiter la montée en puissance du Fonds européen de défense qui viendra soutenir des programmes déconnectés des besoins opérationnels des états majors qui sont et resteront nationaux, souhaiter mettre en œuvre la règle de la majorité qualifiée pour les enjeux de politique étrangère et de sécurité, évoquer une autonomie stratégique de l'Union européenne, tout ceci c'est défendre un projet d'une Europe fédérale. Ce n'est pas le choix qu'ont fait les peuples, exprimé dans les traités. La règle de l'unanimité qui, j'en suis certain, ne sera pas remise en cause, garantit la primauté des nations.